gute Arbeitsbedingungen, vernünftiges Arbeitsklima. Das ist deshalb dort der Fall, weil Tradition und europäische Rechtsordnung es hervorrufen. Es gibt aber genügend Länder, wo es das alles nicht gibt, wo es keine guten Arbeitsbedingungen gibt, wo das nicht garantiert wird.

Das ist etwas, was diese Richtlinie, die von Frau Muscardini sehr gut bearbeitet wurde, in Zukunft vorschreibt.

Denjenigen, die ihre Produktionen ins Ausland verlagert haben, damit sie es bequemer und weniger Bürokratie haben, und sich jetzt darüber beschweren, rufe ich zu Selber schuld!